Et puis entretemps, après la bravade, nous avons la reddition et malheureusement Emmanuel Macron nous explique qu'il est prêt à accueillir successivement l'Albanie, la Macédoine du Nord, sans doute demain aussi la Bosnie et le Kosovo.

Dans quelques jours, avec le Brexit, l'Union européenne va perdre plus de 10 de sa population. Cela devrait aboutir à nous reconcentrer sur les domaines où on peut utilement organiser à l'échelle continentale des coopérations entre les nations, en respectant les prérogatives des États nations et non pas à nous engager dans une fuite en avant budgétaire, c'est à dire aller toujours plus loin dans des contributions toujours plus lourdes

Certains dans cet hémicycle évoquent la possibilité de ressources propres de l'Union européenne il s'agirait en pratique de la première étape vers une fiscalité européenne, évidemment une très mauvaise nouvelle pour nos contribuables, qui auront l'obligation de payer toujours davantage pour avoir en contrepartie toujours moins. Vous évoquez également la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ce devrait être un vrai débat, un débat sans tabou sur le fonctionnement et sur les orientations de l'Union européenne, mais je crains que certains veuillent l'utiliser uniquement pour aller encore plus loin dans l'intégration, pour remettre en cause le principe des décisions à l'unanimité pour passer à la majorité qualifiée, c'est à dire aller encore plus loin dans ce qui ne fonctionne pas. Or, force est de constater que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui est incapable de protéger ses frontières contre l'immigration, incapable de se protéger économiquement face aux grandes puissances mondiales, impuissante aussi sur la scène internationale, absente en Libye, absente en Syrie, absente en Iraq ou en Iran. Aujourd'hui nous nous limitons finalement à donner des leçons de droits de l'homme au monde entier et des leçons d'état de droit à nos États membres.

Évidemment pas. Et puis enfin, le Brexit. C'est un vrai enjeu, un vrai défi Boris Johnson va défendre pied à pied les intérêts britanniques et il va négocier des accords commerciaux avec le monde entier. Nous ne devons pas accepter que demain le Royaume Uni se transforme en une sorte de porte d'entrée de tous les produits, et donc de la concurrence déloyale, sur le marché européen.

c'est ce que les peuples attendent.